Hvala za besedo, spoštovani predsednik, spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi. Mandatno-volilna komisija je na šesti seji štiriindvajsetega januarja dva tisoč devetnajst kot matično delovno telo obravnavala predlog za imenovanje podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki ga je državnemu zboru sedemnajstega decembra osemnajst posredovala ministrica za pravosodje. V skladu z enajstim odstavkom dvainšestdesetega B člena v povezavi s prvim odstavkom dvainšestdesetega a člena Zakona o sodiščih, podpredsednika Vrhovnega sodišča imenuje državni zbor na predlog ministra, za pravosodje pristojnega, po predhodnem mnenju Sodnega sveta in obče občne seje Vrhovnega sodišča za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Na navedeni podlagi ministrica za pravosodje po predhodni pridobitvi obeh mnenj državnemu zboru predlaga, da za podpredsednika Vrhovnega sodišča imenuje doktorja Miodraga Đorđevića, vrhovnega sodnika svetnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Po predlogu ministrice za pravosodje je priložen življenjepis kandidata z opisom strokovne dejavnosti, mnenji Sodnega sveta in občne seje Vrhovnega sodišča, dopisa Sodnega sveta in Vrhovnega sodišča ter poziv Sodnega sveta in kandidatova prijava za na razpis. Seja mandatno-volilne komisije se je udeležila gospa Andreja Katič, ministrica za pravosodje, ki je uvodoma predstavila postopek izbora kandidata ter razloge in kriterije, na podlagi katerih predlaga državnemu zboru kandidata v imenovanje. V razpravi so članice in člani komisije iz vrst poslanske skupine Slovenske demokratske stranke povedali, da kandidata za podpredsednika Vrhovnega sodišča ne bodo podprli, ter med razlogi navedli predvsem njegovo ravnanje v preteklosti. Ministrici za pravosodje so postavili nekaj konkretnih vprašanj o tem, ali je kandidat z navedenimi ravnanji v preteklosti kršil zakon. Ministrica na zastavljena vprašanja ni podala konkretnih odgovorov, je pa poudarila, da sta kandidata za podpredsednika Vrhovnega sodišča podprla tako Sodni svet kot občna seja Vrhovnega sodišča. Zato je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke podala proceduralni predlog, da komisija obravnavo zadeve prekine ter pozove predlagatelja, da poda pisna pojasnila na vprašanja, izpostavljena v razpravi, vendar predlog ni bil sprejet. Po opravljeni razpravi je mandatno-volilna komisija sprejela sklep s katerim predlaga državnemu zboru, da za podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo šestih let imenuje doktor Miodraga Đorđevića, vrhovnega sodnika svetnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenija.